Ochranné opatrenia prijaté v jednom členskom štáte musia byť uznávané, spravované a vymožiteľné. Vďaka tomuto systému sa chránená osoba bude môcť vyhnúť súbežným konaniam v jednotlivých členských štátoch. Mali by tiež existovať vhodné mechanizmy na predchádzanie opakovaného páchania rovnakého trestného činu alebo iného možno závažnejšieho trestného činu. Opakované páchanie trestných činov je časté v prípade rodovo motivovaného násilia, hoci sa vyskytuje aj v iných podobách trestnej činnosti, ako napríklad v obchodovaní s ľuďmi alebo sexuálnom zneužívaní maloletých. Páchatelia trestných činov sa môžu na území Európskej únie voľne pohybovať. Preto treba umožniť, aby bol rozsah pôsobnosti ochranných opatrení prijatých v jednom členskom štáte rozšírený s cieľom chrániť obeť trestného činu, ktorá si želá uplatniť právo voľného pohybu. V opačnom prípade budú obete trestných činov postavené pred ťažké rozhodnutie medzi zrieknutím sa práva občana Únie na voľný pohyb a zrieknutím sa práva na ochranu.